Infatti, il programma generale di azione dell'Unione europea in materia di ambiente fino al 2020 assume una rilevanza particolare nel caratterizzare un necessario salto di qualità delle politiche europee in tema. È necessario investire per sostenere una vera crescita verde e politiche di riqualificazione del territorio, un'innovazione sostenibile attraverso vere politiche di incentivazione alle imprese virtuose, che produrranno benefici anche a livello occupazionale. Mi soffermo su un aspetto, quello degli incentivi allo sviluppo e all'istituzione di nuovi parchi e aree naturali o marittime. Su questo credo che dovremo avere maggiore ambizione e obiettivi più concreti. Le aree protette garantiscono, infatti, una conservazione della biodiversità, la protezione delle acque e limitano l'impermeabilizzazione artificiale del suolo, che ha reso più vulnerabile la nostra terra ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali, oltre a costituire un fattore di rischio potenzialmente grave per ambiente, economia, società e salute dei cittadini. I comuni troppo spesso sono alle prese con problemi finanziari e sono particolarmente allettati dagli introiti dei cosiddetti oneri di urbanizzazione, che permettono la realizzazione di opere che certamente aumentano il consenso fra le popolazioni amministrate, ma innescano un circuito ecologicamente perverso. Occorre individuare dunque meccanismi che consentano di invertire il trend attuale, premiando con maggiori finanziamenti gli enti locali che costruiscono di meno e obbligandoli preventivamente a provvedere alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse con tecniche di bioarchitettura, prima di concedere l'autorizzazione per nuove costruzioni